Ich glaube, die entscheidenden Fakten kennen wir alle längst. Wir wissen, dass Europa mehr von Ressourcenimporten abhängig ist relativ betrachtet als andere Regionen. Wir wissen, dass es eine große Hilfe für die wirtschaftliche Dynamik wäre, wenn wir Ressourceneffizienz vorantreiben. Wir wissen die Kommission hat es allen immer wieder vorgerechnet dass wir bis zu drei Millionen Arbeitsplätze schaffen können, wenn wir Ressourceneffizienz ernst nehmen. Der entscheidende Punkt ist Wird aus diesem Wissen Handeln? Da kommt es auf Governance an, und es kommt darauf an, dass Kommission und Parlament, aber auch insbesondere die Mitgliedstaaten und die Wirtschaft und andere Akteure vernünftig zusammenwirken.

Ich weiß nicht, ob meine Liste allzu unvollständig ist, aber ich habe bis jetzt vier Mitgliedstaaten gefunden, in denen es halbwegs ernst zu nehmende Ressourceneffizienzpläne gibt die Niederlande schon 2010, Österreich im Januar, Deutschland und jetzt zuletzt im März Großbritannien. Ein einziger Mitgliedstaat, nämlich Deutschland, hat es jemals überhaupt auf Kabinettsebene erörtert.

Die Mitgliedstaaten haben sich im Umweltministerrat nicht mit Ruhm bekleckert, als sie die Vorschläge der Kommission teilweise blockiert haben. Lassen Sie uns da ehrgeizig sein, und lassen Sie uns die Botschaft will ich wiederholen deutlich sagen Traut euch zu führen, oder nehmt euch wenigstens ein Beispiel, oder geht jedenfalls aus dem Weg!